Staramy się zawsze, na każdym posiedzeniu, przy każdej okazji podkreślać wagę i znaczenie tych dwóch programów, jak również ich skuteczność w realizacji istotnych, dobrze określonych celów. Dziś chciałbym podziękować pani Sylvii Coście, dlatego że nie tylko przygotowała dzisiejszy dokument, ale także przewodnicząc wcześniej Komisji Kultury, wspierała właśnie te dwa tematy, o których mówiliśmy często i zazwyczaj bardzo podkreślam to bardzo dobrze. Zwrócę uwagę natomiast na dwa elementy. Po pierwsze, zaczęliśmy kadencję tego Parlamentu od wątpliwości innych grup politycznych i innych komisji dotyczących znaczenia programu Erasmus. Zaczęliśmy także od monitorowania programu Kreatywna Europa, po to żeby sprawdzić jego efektywność, jak również satysfakcję tych, którzy w nim uczestniczą. I muszę podkreślić, że w odniesieniu do Kreatywnej Europy mamy jeden poważny problem Zaledwie 20 projektów aplikujących do tego programu uzyskuje satysfakcję, uzyskuje wsparcie. To oznacza, że 80 projektów dobrze przygotowanych, cennych i wartościowych krótko mówiąc ląduje w koszu. To jest najważniejszy argument na rzecz zwiększania finansowania tego programu.